Maar een echte vooruitgang hebben we nog niet waargenomen. Het is tijd om onze bedrijven, onze kmo's en onze vissers een klare boodschap te geven.

Een doelpunt in de laatste minuut kan de overwinning opleveren. De laatste centimeters in een wielerwedstrijd kunnen de belangrijkste zijn. De inzet is eenvoudig té belangrijk. We moeten denken aan de mogelijke ontslagen die zullen volgen als gevolg van een harde brexit. We moeten denken aan het aantal faillissementen dat zal toenemen bij onze kmo's en onze vissers. Daarom, beste collega's, moeten we alles op alles zetten om de Britten tot redelijkheid aan te zetten. Stilaan zien ook de Britten in dat ze de verkeerde weg zijn ingeslagen. De recente stemming in het Hogerhuis over de Internal Market Bill moet de Britse regering wakker schudden. De boodschap was duidelijk pacta sunt servanda internationaal recht breken schaadt de reputatie van een land. Een goed akkoord is immers voor beide zijden van het Kanaal beter dan geen akkoord.